Prima di proseguire la discussione, vorrei dare il benvenuto ad una delegazione della commissione per gli affari esteri del parlamento messicano, guidata dalla senatrice Gabriela Cuevas. La delegazione è in visita a diverse istituzioni europee ed oggi ha partecipato ad uno scambio di opinioni con i membri della commissione per gli affari esteri del Parlamento.